Vor knapp hundert Jahren wurde das Verbot der Chemiewaffen beschlossen ein internationales Übereinkommen in Genf und wir dürfen deswegen nicht wegschauen, wenn diese Verpflichtung jetzt gebrochen worden ist. So wie Sie es berichtet haben, waren die Interventionsmaßnahmen unserer amerikanischen, französischen und britischen Freunde notwendig, weil ein Signal gesetzt werden musste dass wir dieses Vorgehen in Syrien von Assad und seinen Partnern nicht dulden können. Der Einsatz von Chemiewaffen darf nicht gegen Zivilbevölkerung angewandt werden. Die Aktivitäten der Verbündeten in Syrien waren aus unserer EVP-Sicht verhältnismäßig.

Jetzt ist aus unserer Sicht aber auch das Zeitfenster für Diplomatie gekommen. Russland muss im UN Sicherheitsrat jetzt seine Blockade aufgeben. Und wenn es oftmals heißt, dass Europa im Syrienkonflikt zu wenig präsent ist, möchte ich schon darauf hinweisen dürfen, dass die Europäer in den letzten Jahren mittlerweile über neun Milliarden Euro an humanitärer Hilfe bereitgestellt haben. Wir Europäer sind Partner der Betroffenen und der bedrohten Menschen in der Region. Die EU hilft, und deswegen muss jetzt auch nach diesen Militärschlägen eine Initiative Europas zur diplomatischen Lösung des Konfliktes kommen.